La piraterie dans le golfe d'Aden et l'océan Indien ne recule pas on vient de l'entendre les prises d'otages, les demandes de rançons, les disparitions, les actes de brigandage en haute mer prennent, au contraire, chaque jour un peu plus d'ampleur. Les incidents sont non seulement nombreux mais souvent très violents et il ne sert à rien de regarder en arrière, il faut voir de quelle manière on va construire l'avenir, les pirates n'hésitant plus, non plus, à entrer dans les eaux territoriales d'États étrangers, donc tout est permis. En mission moi même, il y a quelques mois, dans le golfe d'Aden auprès des marins de la mission Atalante, je puis vous dire que je suis convaincue que, sans leur action courageuse, les attaques seraient encore plus nombreuses, encore plus violentes et encore plus dangereuses. J'ai deux questions de fond la première touche aux suites apportées aux arrestations, justement, à la détention des pirates, au problème de leur jugement. Aujourd'hui, lorsqu'ils sont appréhendés, avec de gros risques pour les marins, ils sont gardés pendant une durée réglementaire directement sur les navires avant d'être relâchés et donc ils repartent dans la nature et commettent à nouveau, très vite, des actes de piraterie. Aussi, ne serait il pas urgent que nous mettions en place au moins une aide à la constitution d'un système juridictionnel capable de prononcer des sanctions contre ces pirates?

C'est la clé de voûte, en fait, de la protection et de la lutte contre les pirates et, pour ma part, je m'inquiète de la multiplication des compagnies privées qui assurent la protection des navires.

il faut donc les contrôler, limiter au maximum leur usage.